Señor Presidente, después de dos Resoluciones del Parlamento Europeo en los últimos dos años, la situación en Venezuela no solo no ha mejorado sino que ha empeorado. Solo se pueden encontrar soluciones para salir de la crisis que vive Venezuela hoy a través del diálogo. Por lo tanto, no puede haber ni un solo preso político. El primer paso para iniciar este diálogo crucial es aprobar la Ley de Amnistía. Estoy muy preocupada por la situación del pueblo venezolano.